Chciałem pana zapytać, czy pana zdaniem w Arabii Saudyjskiej te nieludzkie praktyki to jest dzieło ekstremistów? Czy te nieludzkie praktyki mają masowe poparcie społeczne?

Czy pana zdaniem Asia Bibi od sześciu lat siedzi w celi śmierci, dlatego że tego chcą ekstremiści?